On a quand même dix ans de recul par rapport à l'exploitation qui est faite au niveau des États Unis.

Et vous parlez d'acceptabilité sociale? Il y a une véritable rébellion.

Le moratoire au niveau de New York montre bien cette problématique là.

Il est hors de question qu'il y ait des explorations tant que nous n'avons pas de garantie sur le respect de la directive cadre sur les eaux souterraines ainsi que sur la pollution de l'air, tout comme sur la convention d'Aarhus.